La deuxième, oui quand on assassine un journaliste, il se passe quelque chose de dramatique et il n'y a pas aujourd'hui de procédures contre Malte au titre de l'article 7 et c'est un problème bien sûr. Et troisième remarque vous m'avez dit, Madame, vous m'avez insulté pour la prise de parole que je viens de faire, vous avez parlé de honte. Je dis que ceux qui organisent aujourd'hui la fracture entre les peuples européens au nom de ces principes qu'ils revendiquent alors qu'ils les trahissent précisément par les procédures qu'ils démontrent sans faits, ceux là, oui c'est vrai, devraient...